forseta hefur borist tilkynning frá þingflokksformanni framsóknarflokksins um mannabreytingar í nefndum samanber sextándu grein þingskapa siv friðleifsdóttir tekur sæti í allsherjar og menntamálanefnd í stað eyglóar harðardóttur eygló harðardóttir tekur sæti sivjar friðleifsdóttur í velferðarnefnd þessi mannaskipti skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum